Atât activitatea de protejare a pădurilor, cât și cea de informare se bazează pe cooperarea dintre instituțiile europene și autoritățile statelor membre. Aș dori să atrag atenția asupra articolului 23 din raport referitor la combaterea exploatării ilegale a lemnului. Reamintesc faptul că implementarea gestionării durabile a fondului forestier este esențială pentru păstrarea biodiversității în Europa. Pentru finalizarea acestui proces este nevoie de suplimentarea resurselor financiare și de eliminarea barierelor legislative. Cercetarea în domeniul schimbărilor climatice trebuie încurajată, în special în cadrul proiectelor multinaționale.